Doamnă președintă, cu privire la disputa iraniano americană, trebuie să plecăm de la adevăr. Adevărul este că generalul Soleimani a fost unul dintre organizatorii atacului împotriva ambasadei de la Teheran și a fost executat pe teritoriu irakian, acolo unde a produs actul terorist. În ceea ce ne privește, este un curent general că trebuie să facem orice pentru a menține Acordul nuclear. Vreau să exprim punctul meu de vedere Iranul nu va respecta Acordul nuclear, iar noi vom rămâne solidari cu o putere teroristă de la Teheran.